Musíme zlepšiť boj s daňovými podvodmi a únikmi v rámci celej Európskej únie. Stanovenie minimálnych postihov trestnej činnosti týkajúcich sa daní, cezhraničné daňové identifikačné číslo, charta daňových poplatníkov EÚ a silnejšie spoločné opatrenia proti daňovým rajom, to je len niekoľko príkladov, na základe ktorých je možné riešiť daňové podvody a úniky v EÚ. Aj napriek tomu, že opatrenia na potláčanie daňových únikov EÚ sú veľmi účinné, nie je možné so súčasnou situáciou vysloviť spokojnosť.

Súhlasím s tým, že boj proti podvodom je dlhodobou stratégiou, ktorá si vyžaduje viac štrukturálnych zmien v DPH. Únia však musí nájsť spôsob ako v rámci jednotlivých členských štátov spojiť sily a posilniť jednotlivé nástroje v boji proti daňovým podvodom. Medzi takéto nástroje môže patriť aj návrh týkajúci sa rýchlej reakcie, ktorý by členským štátom umožnil rýchlejšie a efektívnejšie reagovať na podvody v oblasti DPH.